Aceasta stabilește norme transparente și sigure privind autoritățile competente pentru judecarea cererilor de protecție internațională și asigură faptul că aceste cereri sunt tratate cât mai rapid și mai eficient. Este esențial să ne asigurăm că protecția oferită pe întreg teritoriul Uniunii Europene este la standardele cele mai înalte. În același timp, este important să continuăm procesul de armonizare la nivelul legislațiilor naționale pentru a evita discrepanțe între sistemele de azil ce există la ora actuală în întreaga Uniune Europeană.